La verdad es que en gran parte estas Agencias no solo realizan las tareas que les mandamos y exigimos todas las instituciones sino que, además, funcionan en cada Estado miembro como embajadas sectoriales de la Unión Europea. Hay 30 para 27 Estados miembros y 7 Empresas comunes. Es decir, tampoco es una locura. A aquellos que ahora se rasgan las vestiduras y critican los riesgos de conflicto de interés yo querría simplemente decirles que la creación de estas Agencias responde a un mecanismo creado con cierta perversidad por ellos mismos, por quienes las critican con más ferocidad, desde una ideología que propone externalizar continuamente y sin límites las tareas que en gran parte debería llevar a cabo una buena y eficiente administración pública europea que se encargase precisamente de defender el interés común europeo, como es el caso de las actuales instituciones y su sacrificado y no siempre bien defendido personal funcionarios, contratados, etc. La externalización de todo tipo de tareas cada vez más complejas y expertas que este mismo Parlamento y, sobre todo, el Consejo le exigimos a la Comisión produce esas Agencias a las que la propia Comisión a menudo niega compartir instrumentos de gestión que abaratarían sus costes y que van abriéndose camino sin grandes preparativos o precedentes ni en la lucha contra los conflictos de interés ni en la gestión y coordinación en el marco de la construcción y ampliación europeas. Si, en vez de integrar ingenieros aeronáuticos en el personal de las instituciones europeas, externalizamos las tareas de la seguridad aérea europea en una Agencia, contrariamente —debo recordar— a lo que hace la Agencia Federal de los Estados Unidos, no podemos luego extrañarnos de que sea necesario hacer frente a situaciones de riesgo de conflictos de interés.

Es verdad que ahora se acelerará ello gracias al Parlamento y también a los instrumentos puestos a disposición por la Comisión y en la hoja de ruta futura. De todos modos, reconocemos también el buen funcionamiento de la red de coordinación interna, que han puesto ellos espontáneamente en marcha.